To bo odlična priložnost, tako kot ste sem rekel, vam samo vaše besede vrnem, da vsakdo, ki si želi uvažati ilegalne migrante v Slovenijo, ne to samo plača in naj jih povabi k sebi domov in bodite vi prvi in naredite to z zgledom. Ko boste to naredil, bomo pa verjel tudi v vaše besede. Kar se ostalega tiče, pa samo tole: prej sem že pojasnil, ne, res bi nas morale ene stvari skrbeti. Prvo, mene osebno skrbi, zakaj zadnjič, ko sem recimo odgovarjal na tiste vaše zafrkancije o vremenu, ko ste vodil sejo, ste mi šestkrat skočil v besedo. Tako ste bil živčen, ker ste vedel, da imam prav, ne? In to je problem. In drugi del, tista slika, nesrečna - če je pač ustrezna ali ni ustrezna, jaz sem jo pokazal v dobri veri, ki je na tisoč mestih v internetu, ne, pa sem verjel, da je prava. Nič hudega, tudi če ni, gospe in gospodje, kajti kolega, je pa pravi, Che Guevara, a ne? In tisto, kar bi nas moralo skrbeti, je pa dejstvo, gospod Nemec, tisto bi nas moralo skrbeti, da je celotno vodstvo Republike Slovenije - domnevam da z vami vred, čeprav vas osebno ni bilo, so bili pa zanesljivo vaši voditelji - sedelo v Stožicah pod sliko množičnega morilca, ki je ksenofob, ki je bil rasist, ki je bil dokazano, homofoben in ki je dokazano množični morilec - za vsaj dvesto šestdeset, po pisanju na internetu in po objavljenih pričevanjih, ljudi gre dejstvo, da je pač zagrešil umore celo osebno. Z njegovimi enotami pa menda, da je šlo za nekaj čez deset tisoč ljudi, ne, in če pod takim človekom sedite vsi skupaj, bi to moralo vse nas pa zelo skrbeti, veste, zelo skrbeti. In potem tudi ni čudno, a ne, če se daje prednost tujcem pred, svojimi ljudmi s strani takih oseb.